Im Vergleich mit den sozialdemokratischen Kollegen stehe ich zu meinem Wort.

Wir brauchen eine neue Balance, das ist der Arbeitsauftrag.

Deswegen die konkrete Frage an die Liberalen Wollen Sie einen neuen Vorschlag, um den Grundrechteschutz nach EuGH Vorgaben umzusetzen, oder wollen Sie keinen neuen Vorschlag? Diese konkrete Frage hätte ich gerne beantwortet.